Was zu tun ist, wissen wir, aber die Blockaden liegen in den nationalen, taktischen, parteipolitischen Spielen der Mitgliedstaaten, die sich gegen Europa profilieren und nicht mit Europa profitieren wollen und damit Zukunft ausverkaufen. Das ist unfair, das ist verantwortungslos und das ist ungerecht.

Es geht darum, dass wir die öffentliche länderspezifische Berichtspflicht ausbauen, weil sie ein Weg ist, um den Scheinwerfer auf die Steuertrickser zu richten.

Was wollen wir denn eigentlich verstecken? Wir müssen für mehr Gerechtigkeit, für mehr Verantwortung, für mehr Tempo, für weniger Blockaden und für mehr Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sorgen, denn das will der Bürger.